Doamna președintă, legat de Siria trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană a trecut prin mai multe etape.

În fapt, am ezitat de la bun început să intervenim, n am știut cum să i facem pe francezi să se oprească și astăzi ne plângem de ce este în Siria.

Orice stat ar fi intrat pentru a și proteja frontiera. Așa că, dragi colegi, cât timp n o să înțelegem că a fi parte a deciziei înseamnă a participa, o să stăm să jeluim ce dezastru este în Siria. Ori intervenim și îi lăsam foarte bine pe francezi s o facă, ori dacă nu, trebuie să ne abținem, pentru că suntem responsabili.